Herr Präsident! Die Jugendgarantie ist sicher ein Bestandteil einer zukünftigen europäischen Weiterentwicklung in der Beschäftigung, aber sie kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, Österreich hat hier sehr gut vorgezeigt, dass es nur geht, wenn wir insgesamt in die Wirtschaft, in die Bildung, in die Ausbildung, in die Sozial und Gesundheitssysteme investieren. Wir können nur dann Beschäftigung schaffen, wenn Geld investiert wird. Wir haben viele Programme Investing in Health ist eine der Möglichkeiten. Wir wissen aber auch, durch Green Jobs, durch Investitionen in Öko Jobs, durch Investitionen in den gesamten Bereich alternativer Energien schaffen wir Jobs, schaffen wir Beschäftigung. Und nur dann wird es uns gelingen! Beschäftigung schafft Einkommen. Einkommen schafft Kaufkraft. Kaufkraft schafft Nachfrage. Nachfrage schafft Beschäftigung. Wenn wir diese Spirale nicht nach oben in Bewegung setzen, dann ist diese Jugendgarantie in Wirklichkeit nur ein Placebo, auf das sich vielleicht der eine oder andere Regierungschef in manchen Mitgliedstaaten einfach zurücklehnt und sagt Da gibt es ein Instrument, nutzen sollen es die Anderen, mich interessiert das nicht.